Madame la Présidente, hier ou avant hier même, le Président du Parlement européen a émis le souhait que la tragédie de Lampedusa donne lieu à un changement de cap de la politique migratoire de l'Union européenne, et je dois dire que les conclusions du Conseil hier puis vos déclarations aujourd'hui montrent plutôt un empressement à accélérer la politique qui est déjà menée.

Frontex, son opération Hermès renflouée de deux millions, mais pour quoi faire?

Allons nous décider de changer les priorités de la politique migratoire de l'Union européenne? Vous avez dit qu'il manquait des canaux de migration légale, et que c'était une des raisons du départ.

Il faudrait s'interroger aussi sur le fait de savoir si, précisément, la traque de la migration illégale n'est pas une des raisons du départ, dans des conditions totalement défaillantes, dans les mains de réseaux totalement peu recommandables de ces personnes et donc, si cette traque à l'immigration illégale, qui est revendiquée par l'Union européenne, n'est pas un des moteurs,

Et je crois que, si nous ne posons pas ces questions de fond, nous ne pouvons pas croire une seule seconde à la sincérité des engagements qui sont pris ici et nous ne pouvons que nous attendre à de nouvelles catastrophes. Le prochain bateau pourrait être un bateau de Syriens.